Regret că cei de la socialiști și de la liberali consideră instituțiile europene ca fiindu le dușmani.

Pentru că Comisia Europeană vrea să reprezinte garantul democrației și garantul respectării principiilor statului de drept și pentru că aceștia nu reușesc să respecte principiile statului de drept ca țară membră a Uniunii Europene?

Regret că au fost asumate 11 măsuri la întâlnirea cu dl Barroso, președintele Comisiei Europene, și nu s au respectat decât patru. O astfel de competență nu poate fi garantul introducerii democrației într un stat de drept care a fost acceptat pe ultima sută de metri, nerespectând toate criteriile legate de justiție, în Uniunea Europeană.